Directiva privind etichetarea și informarea consumatorilor cu privire la consumul de energie al produselor consider că este un element extrem de important. Uniunea Europeană și a propus să reducă cu 20 consumul de energie și, dacă reușim să informăm corect consumatorul, astfel încât el să poată avea o opțiune pe baza informațiilor pe care le are, atunci într adevăr putem reduce consumul de energie și în cazul produselor utilizate. În ceea privește eticheta, ea trebuie să fie simplă, asta este esențial ea trebuie să fie completă și, bineînțeles, trebuie să ofere consumatorului informațiile de care acesta are nevoie pentru a putea face investiția necesară. De aceea, consider că este important să fie menționate pe etichetă elementele legate de consumul de energie sau de economiile de energie care ar putea fi efectuate. De asemenea, cred că este important să existe această scală de A la G, care este simplă, însă aș dori să menționez faptul că cred că este important să fie precizată și durata de valabilitate, astfel încât consumatorul să aibă informații chiar din momentul în care se face reclamă la anumite produse. Nu cred că obligația de a furniza informații legate de consumul de energie impietează în vreun fel asupra libertății de exprimare și prevederilor legate de mass media. Eu cred că avem cu toții interesul să avem un consumator bine informat, care să poată lua o decizie pentru reducerea consumului de energie în cunoștință de cauză. Vreau să felicit raportoarea, documentul este extrem de important, face parte dintr un pachet privind eficiența energetică și susțin în continuare ca și pe perioada celei de a doua lecturi să avem o dezbatere interesantă.